Ich finde, es ist eine gute Idee, wenn die Bürgerinnen und Bürger in Zukunft überall in der Europäischen Union an öffentlichen Plätzen, in Restaurants kostenloses, qualitativ hochwertiges Trinkwasser bekommen. Aber eine gute Idee kann man auch dadurch kaputt machen, dass man sie zentralistisch aus Brüssel vorschreibt, ohne das nötige Geld mitzuliefern.

Deswegen finde ich, finden wir in der EVP den Kommissionsvorschlag gut. Wir sollten die Kommunen und viele in der Europäischen Union unterstützen. Die Mitgliedstaaten sollten unterstützen, dass kostenloses Trinkwasser zur Verfügung gestellt wird, weil ich glaube, wir sollten und können das nicht vorschreiben.

Er findet ein Gleichgewicht zwischen den Kosten, die auf die Kommunen zukommen, und der dringenden Notwendigkeit, unser Wasser noch besser zu schützen. Es ist jetzt schon das sicherste und am meisten kontrollierte Lebensmittel in der Europäischen Union. Da soll man auch nicht übertreiben, das muss alles verhältnismäßig sein.